Et puis, on sait enfin que le processus de vérification de légalité ne fait pas la distinction entre les produits qui ont été certifiés et les produits qui ne sont pas certifiés dans l'ensemble de la filière. On voit bien qu'il y a des efforts on voit incontestablement les autorités indonésiennes et l'ensemble des acteurs de la filière en Indonésie et de la société civile faire des efforts. Mais, encore une fois, puisque cela sera la seule occasion pour le Parlement européen d'exprimer très fortement ce qu'il attend de la Commission européenne, nous avons voulu le faire ici, et je voudrais dire que l'objectif du Parlement européen dans cette affaire est véritablement d'obtenir que l'accord de partenariat volontaire et les licences qui seront accordées répondent aux objectifs de protection du climat et de protection de la biodiversité, en assurant, évidemment, le développement durable de l'Indonésie.